hæstvirtur forseti ég beini hér fyrirspurn til menntamálaráðherra um málefni háskólans á akureyri sem við hæstvirtan ráðherra þekkjum mæta vel eftir gott samstarf í síðustu ríkisstjórn um málefni þeirrar stofnunar og fyrirspurnin hljóðar svo hvernig hyggst ráðherra treysta stöðu háskólans á akureyri sem grundvöll háskólamenntunar á landsbyggðinni samanber byggðaáætlun tvö þúsund og sex til tvö þúsund og níu ég gegndi stöðu formanns iðnaðarnefndar á síðasta kjörtímabili og við tókum þá fyrir

í nefndarvinnunni voru þá menntamálin sérstaklega tekin fyrir og í nefndarálitinu var sérstaklega kveðið á um það að menntamálaráðherra eða alþingi ætti að tryggja stöðu háskólans á akureyri sem undirstöðu háskólamenntunar á landsbyggðinni hæstvirtur forseti ég þarf ekki að fjölyrða um mikilvægi háskólans á akureyri fyrir háskólamenntun almennt á landsbyggðinni það hefur sýnt sig að þeir sem sækja menntun til akureyrar til háskólans á akureyri þeir kjósa oftar en ekki að búa á landsbyggðinni og það er mjög mikilvægt fyrir byggðarlög á landsbyggðinni að fólk eigi kost á því að ná sér í háskólamenntun jafnvel frá sínum heimahögum til þess að bæta við sína þekkingu sem er mjög mikilvægt fyrir samfélögin enda hefur háskólinn á akureyri rækt það hlutverk sitt mjög vel að halda meðal annars úti öflugri fjarkennslu sem hefur skipt mjög miklu máli fyrir mörg byggðarlög vítt og breitt um landið þannig að eins og gefur að skilja þá er hér um mjög mikilvægt mál að ræða og svo sem hafa á undanförnum árum mörg stór skref verið stigin í þá átt að styrkja stöðu háskólans á akureyri en á tímum mikils samdráttar meðal annars í þorskveiðum og mikils samdráttar vítt og breitt um land er kannski hlutverk háskólans á akureyri aldrei eins mikilvægt og það er í dag því hef ég viljað inna ráðherrann hæstvirtur eftir því hvaða hugmyndir eru nú í gangi til styrkingar starfsemi skólans sem er eins og áður sagði mjög mikilvæg og hvort háskólinn muni hugsanlega frá hlutdeild af áætluðum peningum til mótvægisaðgerða hvort það sé eitthvað hugað að því varðandi svokallaðar mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar að háskólinn á akureyri gegni þar veigamiklu hlutverki því eins og ég sagði hér áðan þá er háskólinn á akureyri undirstaða háskólamenntunar á landsbyggðinni það var samþykkt þegar við samþykktum hér samhljóða byggðaáætlun fyrir árin tvö þúsund og sex til tvö þúsund og níu og nú inni ég hæstvirtan ráðherra eftir því hvað líður því að fylgja því sem samþykkt var í þeirri byggðaáætlun